fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali þrjú hundruð þrjátíu og fjögur um afnám verðtryggingar frá björgvini g sigurðssyni